upp úr klukkan ja það verður fjögur það átti að vera þrír þrjátíu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram utandagskrárumræða um endurreisn efnahagslífsins málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir j jónsson forsætisráðherra hæstvirtur jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í rúma klukkustund